Siamo noi o è Washington? Dall'ottobre 2015 la Commissione europea ha progressivamente rimosso le sanzioni e permette di nuovo alle nostre imprese di commercializzare con l'Iran, mentre gli Stati Uniti non hanno ancora rimosso le loro sanzioni e, oltre a vietare alle loro imprese di fare affari in Iran, stanno multando in modo salato le imprese europee che ne fanno, in virtù di una legge che permette agli Stati Uniti un'applicazione extraterritoriale delle loro sanzioni. Questo perché il governo americano ritiene che chiunque usi il dollaro nelle transazioni riconosca implicitamente la sua sovranità. È ovvio che l'Iran ha ancora molta strada da fare, soprattutto per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani, ma da quando le sanzioni non bloccano più il commercio le imprese europee stanno velocemente riempendo i vuoti lasciati nel mercato iraniano da anni di embargo e trovo quanto meno ridicolo che, dopo aver ricevuto l'autorizzazione dei vari governi europei, le nostre imprese siano bloccate da quello americano. Per quanto riguarda l'Italia, per adesso solo una grande banca italiana è stata colpita dalle multe americane, mentre un'altra grande banca sta ancora aspettando il responso e un'impresa italiana è stata investigata dagli USA ma senza ricevere multe. Lo stesso però non si può dire per altre imprese europee che dovranno pagare. La procedura per chiedere a Washington una deroga a queste sanzioni è lunga e molto complessa, non facilmente accessibile, soprattutto per le piccole e medie imprese. Quindi non voglio negare, lo ribadisco, che la strada dell'Iran dal regime a democrazia sia ancora molto lunga, ma questa strada passa anche per una progressiva integrazione nel sistema commerciale internazionale e soprattutto, se l'Europa ha deciso di dare il via libera agli investimenti delle nostre imprese in Iran, l'ultima parola non deve certo spettare agli Stati Uniti.